Pri informovanosti o nežiaducich účinkoch liekov nejde len o to, ako sa budú správať výrobcovia liekov. Nejde len o to, čo bude uvedené na príbalových letáčikoch, prípadne na internete.

Každodenná skúsenosť ukazuje, že na trhu je skupina farmaceutických výrobkov, pri ktorých sú často vedome zanedbávané informácie o nežiaducich účinkoch.

Je len málo lekárov, ktorí informujú, že hormonálna antikoncepcia zvyšuje hladinu stresového hormónu, je príčinou tromboembolickej choroby, karcinómu prsníka, maternice a pečene, centrálnych mozgových príhod, ťažkosti s otehotnením aj po vysadení antikoncepcie.